Faptul că vorbim astăzi, în plenul Parlamentului European, despre pensii vine să confirme valența europeană a acestora.

Pensiile rămân însă o responsabilitate națională, iar principiul subsidiarității este cel care stabilește limitele intervenției europene. Totuși, dacă statele membre vor implementa mai bine legislația existentă la nivel european, vom beneficia de o mai bună funcționare a pieței unice și vom încuraja o mai mare mobilitate a lucrătorilor. De asemenea, pentru ca sistemele publice de pensii să fie sustenabile, trebuie să ne asigurăm că oamenii au șansa de a rămâne în câmpul de muncă până la vârsta pensionării. Creșterea șomajului în rândul statelor membre este un fenomen îngrijorător, care pune în pericol principiul solidarității între generații. Astfel, demersurile de reformare a sistemului de pensii trebuie să meargă mână în mână cu promovarea unor politici pentru ocuparea forței de muncă. În egală măsură, reforma pensiilor nu trebuie să fie sinonimă cu privarea unor categorii deja vulnerabile de un venit sigur și decent.

Pentru a evita un astfel de abuz la nivel național am avansat ideea definirii unei pensii adecvate le nivelul Uniunii Europene. Solicitarea ca statele membre să garanteze un nivel al pensiilor din primul pilon superior pragului de sărăcie, după părerea mea, nu este suficientă. Sigur că înțeleg argumentul diversității contextelornaționale și reticențelor statelor în a lăsa loc implicării Uniunii Europene în însăși inima suveranității naționale.

Nemulțumirile sociale pot să antreneze efecte neașteptate Două exemple recente, exterioare Uniunii Europene, vorbesc despre gradul de suportabilitate a unei populații permanent sacrificate pentru interesele unor puteri naționale prea puțin atente la nevoile cetățenilor